Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit der gefälschten Präsidentschaftswahl, der brutalen Niederschlagung der Proteste und der verschärften Verfolgung der Opposition ist das Verhältnis zwischen der EU und Belarus äußerst angespannt. An dieser bedrückenden Menschenrechtssituation hat sich nichts geändert Noch immer gibt es politische Gefangene und wird das Land mit autoritär harter Hand regiert. Doch ohne Freilassung der Gefangenen und ohne ein Ende der Repression müssen die Sanktionen gegen Belarus bestehen bleiben, und da, wo sie Schwächen gezeigt haben, noch verstärkt und vervollständigt werden. Trotzdem war es richtig, dass wir Belarus nicht als hoffnungslosen Fall aufgegeben haben und aus dem Programm der östlichen Partnerschaft ausgeschlossen haben. Der vorliegende Bericht beschreibt etliche Ansatzpunkte, wie es weitergehen könnte. Wichtig bleibt, dass wir uns zu unseren Werten bekennen und nicht erneut auf die Schaukelpolitik von Lukaschenko hereinfallen.

Das muss umgehend geändert werden, und ich hoffe, dass unser entsprechender Antrag morgen auch Zustimmung findet.